Ochrana ľudských práv, podpora demokracie, právneho štátu, ale tiež sloboda prejavu a združovania sa patria medzi základné princípy, na ktorých Únia stavia politiku voči svojim partnerom.

Azerbajdžan je partnerská krajina Európskej únie, preto je a bude sledovaný a keď to bude oprávnené aj kritizovaný v prípadoch porušovania ľudských práv. A touto kritikou by sa mali predstavitelia Azerbajdžanu veľmi vážne zaoberať. K otázkam, o ktorých by sme mali urýchlene a otvorene s azerbajdžanskými predstaviteľmi hovoriť, patrí organizácia pokojných protestov a zhromaždení a zadržiavanie aktivistov a novinárov. Kauzy útokov na novinárov, lídrov občianskej spoločnosti a aktivistov za ľudské práva by mali byť čo najskôr vyriešené.